Hvala, predsedujoča, za besedo. No, danes sem spet presenečen nad teatralnostjo, čeprav je problematika, ki jo obravnavamo, zelo pomembna. Pravite, da iščemo najboljšo rešitev, ampak hkrati prelagate odgovornost za to, da je ne bomo sprejeli, na nas, čeprav se je tukaj, v tej hiši ustvarjal sistem, ki je pripeljal do teh anomalij, ki jih izpostavljate in jih je absolutno potrebno rešiti. In ne gre za vprašanje "mi" ali "vi", gre za vprašanje namena. Prejle ste sami rekli, da ste tokrat zakon vložili v dobri veri - a to pomeni, da ste jih kdaj vlagali v slabi veri? Jaz verjamem, da ne, no, ampak da je bilo to mogoče samo nerodno, nerodno izrečeno. Ena druga zadeva me je bolj skrbi, da danes govorimo o gašenju požara, namesto da bi govorili o preprečevanju. Zdravstveni absentizem narašča, kar ima za posledico seveda tudi večjo obremenitev tako državne blagajne kot tudi delodajalcev. Po podatkih, Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo vsako prevzame približno polovico bremena, torej, za bolniške gre polovica iz, državnih blagajn, polovica pa iz, njegove same. Polletna odsotnost letos je bila štiricelasedemodstotna, kar nekako na letnem nivoju, znese približno tako kot vsako leto, približno štiri pa pol odstotke, štiripapolodstotno imamo bolniško odsotnost. Glavno vprašanje bi torej moralo biti, kako zmanjšati število bolniških, ne pa kako jih plačati oziroma kdo jih bo plačal. Ker če bi jih bilo manj, bi bilo tudi več denarja v zdravstveni blagajni in tudi delodajalcem bi več ostalo. Po nekaj let starih podatkih gospodarstvo vsako leto izgubi deset milijonov delovnih dni zaradi bolniških odsotnosti, to je tisto kritično. In absentizem, zdravstveni absentizem predstavlja resen družbeni problem. Pa se dajmo vprašati, zakaj ljudje ne hodijo v službo. Obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na višino zdravstvenega absentizma. Ti v pretežni meri izvirajo iz delovnega in socialnega okolja in le v manjši meri iz zdravstvenega stanja zaposlenih. Ta tekst, gospod Fakin zelo dobro pozna, ker je izšel v brošuri Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je že pred osmimi leti opozarjal na naraščanje zdravstvenega absentizma. Med dejavniki, ki v Sloveniji lahko pozitivno vplivajo na obvladovanje višine, so brez dvoma najpomembnejši - je zapisano, ukrepi za varnost in zdravje pri delu; odgovornost delodajalcev za ustrezno, zdravju prijazno delovno okolje; večja motivacija in stimulacija delavcev za redkejše in krajše izostajanje z dela oziroma hitrejše vračanje na delovno mesto; raven socialne varnosti, ki naj bi v določenih primerih ne vzpodbujala izostajanja iz dela; ustrezna zakonodaja, ki ne bi dovoljevala posameznikom zlorabljanja pravic, in odnos zdravstvene službe do odsotnosti z dela. Tukaj pa ni več samo vprašanje, kdo bo plačal bolniško odsotnost, ampak zakaj do nje prihaja. In to je tisto, kar je najbolj pomembno in tega bi se morali v osnovi najbolj, bati in se tudi najbolj zavzemati, da bi to odpravili. Torej, bistveno ni strogo bolezensko oziroma organsko stanje, ampak je glavnega krivca iskati v podjetniških klimah in samih zaposlenih. Pred nekaj dnevi smo tukaj slišali, da plače ne sledijo produktivnosti, kar ima za posledico kopičenje kapitala. Jaz sem sicer liberalec, nisem, izrazito levo usmerjen, ampak to nesorazmerje, to kopičenje na eni strani ima posledico, da je povprečen človek upravičeno užaljen, saj se čuti izkoriščenega, nespoštovanega in predvsem nemočnega. Zato mislim, da bi se danes tukaj morali ukvarjati predvsem z vzroki, zakaj je do tega prišlo, ne pa s posledicami. Najlepša hvala.